Ja, z oceno stanja se popolnoma strinjam, zato je vlada v prejšnjem mandatu začela letno vlagati več denarja v gospodarsko javno službo. Ko bomo mi prišli k zadevi, najprej to vse na enem mestu za urejanje, za urejanje vodotokov in protipoplavnih ukrepov na Direkciji za za vode, potem zagotoviti, kontinuirano višino denarja tudi v dva devetnajst-dva dvajset v proračunu, da se bo to lahko izvajalo, in pa notranja navodila, tudi na sami direkciji boljše komuniciranje z lokalno skupnostjo pri pripravi programa gospodarske javne službe v prihodnje. Jaz mislim, da to je so učinkoviti koraki, da bo prišlo do sanacij in vzdrževanja tistih vodotokov, ki so na lokalnem nivoju kritični. Hvala.